Ich möchte heute nur zu einem sehr speziellen Punkt beim Wettbewerbsrecht Stellung nehmen. Es ist gut, dass es in Europa Regeln gibt, die den Wettbewerb erhalten wollen und deshalb den Zusammenschluss von Marktführern verbieten. Aber es wäre auch wichtig, die Größe von Firmen grundsätzlich zu beschränken was leider nicht der Fall ist und deren Einfluss und Dominanz in der Politik und in der Wirtschaft einzuschränken. Aber wir müssen bedenken und das ist ja jetzt schon ein paar Mal gesagt worden Europa steht nicht alleine da. Das heißt, wir müssen die Lage in der Welt berücksichtigen.

Deswegen ist es ein Anachronismus, wenn wir sagen Wir betrachten beim Wettbewerb von Firmen nur den europäischen Raum. Denken wir daran, dass es eine ganze Reihe von Produkten gibt, wo es überall auf der Welt nur ein oder zwei, maximal drei Firmen gibt, die sich überhaupt lohnen. Nehmen wir als Beispiel Hochgeschwindigkeitszüge, nehmen wir Prozessoren von Rechnern, oder früher auch Festplatten. Es gab am Schluss eine einzige Firma in der Welt, die noch vernünftige Festplatten gebaut hat, die man hier am besten verwenden konnte.

Es ist so, dass jetzt ja Siemens gedrängt worden ist, Alstom zu übernehmen.

Das heißt, hier muss man einfach einen Schritt weitergehen.

Wir müssen das machen